Pomimo dużego zaangażowania służb Komisji oraz państw członkowskich w opracowanie metody wyznaczenia obszarów z ograniczeniami naturalnymi, zaproponowane kryteria biofizyczne nie spełniają podstawowych oczekiwań, tzn. obiektywnego wyznaczenia obszarów z faktycznymi naturalnymi ograniczeniami na poziomie całej Wspólnoty.

hektarów, a w Polsce ta średnia wynosi 12,5 tys.

W przypadku niektórych państw różnica wielkości LAU 2 jest nawet dziesięciokrotna taka sytuacja nie może zapewnić porównywalności na poziomie Unii Europejskiej. Moim zdaniem należy zastosować małe jednostki administracyjne, np. obręby ewidencyjne, które są jednorodne pod względem glebowym, a tym samym lepiej odwzorowują naturalne utrudnienia.

Polska, spowoduje wyłączenie obszarów z naturalnymi ograniczeniami, których kryteria kwalifikujące nie osiągną odpowiedniego poziomu. W przypadku Polski do obszarów z ograniczeniami naturalnymi nie zakwalifikowałyby się tereny o udowodnionej naukowo niskiej produktywności i ryzyku odłogowania.